Argument, který je ve zprávě uveden, že právě po událostech v Japonsku je důležité věnovat více pozornosti jadernému výzkumu a vývoji nových technologií, je správný. Právě nové přístupy a technologické postupy zvyšují nejen provozní bezpečnost jaderných zařízení, ale posunují poznání i pro další oblasti. Jaderná zařízení nejsou přece jen věcí elektráren, ale jsou využívána v mnoha jiných oborech, jsou nepostradatelná ve zdravotnictví nebo v materiálovém výzkumu, genetice a dalších oblastech. Proto se plně stavím za uvedenou tezi, že právě po Fukušimě je potřeba více jaderného výzkumu než jednoduché zatracení těchto technologií. Jako stínový zpravodaj jsem rád, že v textu je uvedena i podpora technologií čtvrté generace reaktorů s rychlými neutrony. Tyto reaktory mají vyšší bezpečnost, zároveň mají vyšší účinnost využití uranového paliva při současně nižší produkci radioaktivního odpadu. Jedním z největších výzkumných programů, na kterých se Evropská unie podílí, je projekt ITER. Jaderná fúze je asi největší nadějí na vyřešení narůstajících energetických světových potřeb. Právě u tohoto projektu při jeho ohromné finanční náročnosti je potřeba velmi dobrá koordinace a finanční kontrola.